Maar nu serieus.

Ik ben buitengewoon tevreden met het actieprogramma van de Europese Commissie, en in het bijzonder mevrouw Bulc, om in de brede zin opnieuw aandacht te besteden aan de binnenvaart. Het is zogenaamd een saai, technisch onderwerp. Maar als het gaat over digitalisering, zelfvarende schepen en duurzaamheid, dan is de binnenvaart de meest toekomstgerichte vorm van transport. We hebben grote infrastructuur investeringen nodig. Veel sluizen zijn te klein en te oud.

En het is echt een uitdaging, ook voor het komende Parlement, om de binnenvaart meer in de politieke belangstelling te brengen.